Señora presidenta, quiero comenzar felicitando a los señores McAllister y Gahler por sus buenos informes. Coincido con ellos en la necesidad de una política común y coherente de la Unión en el plano exterior para defender los intereses y principios de los europeos y afrontar eficazmente los complejos retos y amenazas del mundo actual. El peso e influencia políticos de la Unión no se corresponde con nuestro importante peso económico, comercial, en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Una eficaz implementación de la Estrategia Global aprobada el año pasado me parece el camino a seguir para el pleno desarrollo del potencial de nuestra acción exterior y la profundización en el ámbito de la defensa.

Seremos así más fuertes y tendremos más capacidad de respuesta como demandan nuestros ciudadanos. Por eso la felicito, señora Mogherini. Una de nuestras principales prioridades en el plano exterior es la inestabilidad en la vecindad, tanto meridional como oriental. También tenemos intereses globales y no podemos dejar de actuar en ninguna región. El eje transatlántico es un elemento clave de nuestra acción exterior. Por eso, como reclama el informe del señor McAllister, es preciso preservar los importantes vínculos con los Estados Unidos. También es relevante aumentar nuestra presencia en el vasto espacio de Asia Pacífico, cuya estabilidad también necesitamos. Estamos en tiempos de cambios acelerados, de incertidumbre y de graves amenazas como el terrorismo y el cambio climático. La Unión debe ser capaz de dar respuesta a las inquietudes y a los intereses de sus ciudadanos y ser un actor global comprometido con el multilateralismo que ayude a generar paz, estabilidad y prosperidad.